þar til umræðu um dagskrármálið er lokið er óskað atkvæðagreiðslu um tillögu forseta ef svo er ekki skoðast hún samþykkt